Die Außenministerien vieler Staaten warnen davor, Reisen in das Urlaubsparadies anzutreten, und wer bereits im Land ist, sollte auf Touren in die Hauptstadt Malé verzichten. Wir stehen an der Schwelle zu ernsten Auseinandersetzungen eine bittere Konsequenz der verhinderten Wiederholung der Präsidentschaftswahl.

19. Oktober hatten Polizeikräfte Wahllokale gestürmt und die Ausgabe von Stimmzetteln untersagt. Am letzten Wochenende haben Tausende von Anhängern des Kandidaten und Menschenrechtlers Mohamed Nasheed den Auto Bus und Fährverkehr blockiert. Ihre Forderungen, die auch von großen Teilen Indiens unterstützt werden, heißen erstens Neuwahlen und zweitens sofortiger Rücktritt des Amtsinhabers Waheed Hassan. Als EVP Fraktion sind wir bestürzt darüber, dass der noch junge demokratische Prozess so massiv behindert wurde. Wir fordern Aufklärung. Wieso haben Polizeikräfte die mit großer Sorgfalt vorbereitete Wahl verhindert? Ist Präsident Hassan eine der treibenden Kräfte, um möglicherweise den Sieg eines anderen Kandidaten zu verhindern? Notwendig ist eine unabhängige Untersuchung der Rechtmäßigkeit der Wahlen, und zwar sowohl der Wahl von 2012 als auch der Neuwahl vom 7. September dieses Jahres.

Das ist zwar nicht die Mehrheit, aber mit deutlichem Abstand war er die Nummer 1. Dieses Votum darf nicht einfach übergangen werden! Die Malediven müssen zurückkehren zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Eine dauerhafte wirtschaftliche Bedrohung gefährdet die Existenzgrundlage der Bevölkerung. Immerhin gab es gestern einen ersten positiven Schritt Der Wahlleiter kündigte die Wiederholung der Wahlen für November an.